Madame la Présidente, quand on me dit Germinal, c'est fini l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est dépassé, je réponds Non, non, c'est simplement ailleurs. Ce qui vient de se passer au Bangladesh n'en est qu'un exemple. Nous sommes tous, dans cette enceinte, vêtus du prix du sang, comme on parle des diamants du sang. En effet, les prix cassés des grandes chaînes de vêtements comme HM, Zara et tant d'autres, viennent de l'exploitation insupportable de travailleurs du Bangladesh, notamment, qui est le deuxième exportateur de textiles au monde après la Chine. Le Parlement européen avait déjà voté deux résolutions à ce sujet, en janvier et en mars

Négligence et corruption des autorités, cupidité des industriels locaux, recherche impitoyable de profits des grandes chaînes étrangères, cécité du consommateur, faiblesse de la législation, médiocrité du suivi des accords commerciaux passés avec l'Europe pour la mise en œuvre, notamment, des conventions de l'OIT, et j'en passe...

les grandes catastrophes industrielles ont parfois des effets positifs.

Espérons que le drame de Dacca aura le même impact. Vous l'avez dit, Monsieur le Commissaire, de nombreuses mesures ont déjà été prises au niveau de la législation, du dialogue social, de l'adoption d'un plan d'action, au niveau, surtout, de cet accord sur la sécurité et les conditions de travail avec les firmes étrangères

Je voudrais souligner une nouvelle fois, comme je l'ai fait hier soir, que les grandes multinationales basées aux États Unis se sont abstenues de signer cet accord et que nous devrons en tenir compte dans nos rapports avec les États Unis en vue d'un accord de libre échange.